sehr positiv ist, dass jetzt auch für einfache Bankkunden in Kürze deutlicher wird, welches Geschäftsmodell mit welchem Risiko behaftet die Banken jeweils tatsächlich verfolgen. Aber Du weißt natürlich genauso, dass die ganz große Nuss noch zu knacken ist Arlene McCarthy arbeitet daran Es muss uns außerdem gelingen, eine Trennung hinzubekommen zwischen den Geschäftsbanken und den Investmentbanken. Und jawohl, wir müssen das Systemrisiko auch so weit herunterfahren, dass es nicht nur in einer relativ diffusen EU Bankenwelt nicht mehr vorkommen kann oder eingrenzbar ist, sondern auch in Nationalstaaten. Das heißt, am Ende brauchen wir die Zerschlagung und die Rückführung des Bankensektors in vielen Bereichen auch im Nationalstaat, sodass keine nationale Bank mehr von den nationalen Steuerzahlern herausbezahlt werden muss.